Český humanitární pracovník byl vězněn čtrnáct měsíců v súdánských věznicích a nakonec nespravedlivě odsouzen ke dvaceti čtyřem letům vězení. Jeho jméno bylo součástí rezoluce, kterou přijal tento Parlament v říjnu loňského roku.

Myslím, že spolu s diplomatickým tlakem Evropské unie to bylo právě velké diplomatické nasazení ministra Zaorálka a české velvyslankyně, které vedlo k propuštění Petra Jaška. Díky nim a díky Bohu je Petr Jašek živ a zdráv na svobodě.